virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni bjarna harðarsyni fyrir málefnalegt svar hér við andsvari mínu ég hins vegar skildi efnislega ekki alveg hvað þingmaðurinn átti við vegna þess að ég held að það hafi verið öllum ljóst frá upphafi um leið og sú staðreynd blasti við að bankarnir hér allir þrír væru farnir á hliðina þá var öllum ljóst að hér þyrfti að grípa til mjög drastískra og róttækra aðgerða og sú aðgerð sem blasti við öllum sem fylgdust með umræðunni var að sjálfsögðu að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins bæði stjórnmálamönnum sérfræðingum hagfræðingum og öllum öðrum ég held að sú staðreynd hafi ekkert verið að þvælast fyrir eða trufla eitthvað samningsstöðu okkar gagnvart alþjóðagjaldeyrissjóðnum vegna þess eins og hefur komið fram hér í umræðunni í dag bæði af hálfu hæstvirts utanríkisráðherra og forsætisráðherra er að hérna eru tveir aðilar að semja og þær aðgerðir sem núna er verið kynna á morgun eru aðgerðir sem við